Nous avions, il ya quelques mois, un rapport de la Banque mondiale qui parlait de cataclysme. Il y a un seul rapport de la Banque mondiale, depuis le début de son histoire, qui parle d'impact cataclysmique en parlant d'un phénomène humain lié à notre rôle, à notre responsabilité, à notre comportement, à nos modes de production et de consommation c'est le rapport sur le climat.

Certes, le processus de négociation des Nations unies n'est pas un processus simple, mais ce qu'il faut contester ici, ce n'est pas ce processus de négociation, c'est évidemment le manque d'ambition des chefs d'État et de gouvernement qui, depuis des années, ne font pas assez en matière de changement climatique. On le voit en Europe malheureusement, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas, loin s'en faut, sur la ligne de la commission de l'environnement. Est ce qu'ils pensent réellement qu'avec le charbon, le gaz de schiste et le nucléaire, comme on le voit avec les derniers contrats en Grande Bretagne, nous allons sortir de la crise économique, nous allons sortir de la crise climatique?

Et la moitié de ce Parlement, qui veut se cacher en permanence les yeux devant les drames de Lampedusa, que fera t elle quand ce seront des millions de réfugiés climatiques qui tenteront de venir en Europe, parce que la montée des eaux, parce que les chocs météorologiques, parce que la baisse de la productivité agricole feront qu'ils seront des millions, des dizaines et des centaines de millions

À l'heure où les Européens doutent de l'Europe, je crois donc que l'idée de sortir du carbone est un bon projet pour l'Europe. Nous avons fait l'Europe sur la paix entre nous, faisons maintenant l'Europe sur la paix avec la planète et montrons à quel point nous avons une histoire à raconter sur le climat, sur le pouvoir d'achat, sur des réductions de notre consommation d'énergie, comment nous pouvons changer la vie de millions d'Européens autour de la lutte contre le changement climatique, et tous les bénéfices que cela peut nous apporter.